Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod poslanec, spoštovane poslanke in poslanci. Bolniški stalež je nekaj, kar spremljam že praktično vso svojo poklicno kariero, najprej kot zdravnik, pa potem kasneje kot direktor zdravstvenih ustanov, pa seveda direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje in to to vprašanje smo že velikokrat premleli velikokrat predlagal spremembe v smeri, ki jih nakazujete, pa vedno znova trčil v nasprotovanje na tej ali oni strani bodisi na sindikalni bodisi na delodajalski. To, kar omenjate deset tisoč evrov bruto, po sedanjem zakonu pač pripada delavcu nadomestilo v odstotku od njegove od njegove bruto plače. Naj omenim, da gre da gre za eno najstarejših pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja staro preko sto petdeset preko sto petdeset let. Ja, v zadnjih treh letih se je pojavil pojavljen velik problem, ki se mu reče dolgotrajni bolniški stalež, ki je neposredno povezan s podaljševanjem upokojitvene upokojitvene dobe na petinšestdeset na petinšestdeset let in seveda z dejstvom, da imajo ti ljudje enakopravno obravnavo znotraj zdravstvenega sistema. Nekatere evropske države, in v tej smeri, seveda, razmišljamo, imajo poškodbe, poklicne bolezni, poškodbe pri delu urejeno posebej in zato je en fond posebej in ti ljudje se hitreje potem premaknejo skozi zdravstveni sistem, kot ena izmed možnih rešitev. Tudi mi smo začeli skrajševati čakalne dobe na nekaterih zadevah in pridemo do, na primer pri magnetu, in pridemo hitreje do diagnoz. Ti zneski so veliki. In če je bilo leta dva tisoč šestnajst še dvesto petinosemdeset milijonov, eno leto prej dvesto štirideset milijonov, je danes projekcija za leto dva tisoč osemnajst tristo osemintrideset milijonov odhodkov, in seveda ta denar je je tisti, ki bi ga lahko namenili skrajševanje čakalnih vrst ali povečanja standarda standarda bolnikov, in zaposlenih. Zato je to je ena izmed prioritet, ki jo ima Ministrstvo za zdravje. Tega ne bomo mogli rešiti brez medresorskega sodelovanja. Če skrajšamo bolniški stalež na eno leto moramo, seveda, zagotoviti ustrezno socialno varnost od od tu naprej. To je ena izmed političnih odločitev, ki jih je treba narediti. Kar se tiče pa bolniškega staleža, pa ne zaostajamo dosti za evropskim povprečjem, tudi tu se giba okrog štiri do pet odstotkov in nekatere države, tudi na primer Finska, ki so rigorozno posegle v v pravice delavcev, ne plačujejo prvih sedem, deset dni bolniškega staleža, imajo vseeno tako visok stalež. Na drugi strani pa imamo zelo razvito Nizozemsko, ki pa plačuje bolniški stalež do dve leti podjetja. Pri nas gre že od šestdesetega, od tridesetega delovnega dne naprej. Trenutno smo pa v pogajanjih z nekaterimi poklicnimi skupinami. Tule predvsem mislim espeje in te, ki bi pi ki bi si pa želeli šestnajst dni v lastno breme, od tukaj naprej pa v breme solidarnosti, kar po enih grobih ocenah pomeni še sedemdeset milijonov evrov na ta znesek in je v trenutni povezavi s finančnim stanjem bolnišnic s čakalnimi dobami in pričakovanji sindikatov v nasprotju. To se pravi, to bo ena izmed prioritet naslednjega leta skupaj z Ministrstvom za delo, kako to spraviti v en okvir, ki bo obvladljiv, tako da da bomo znali to napovedati in da se bo da bo seveda denar ostajal v blagajni za zdravstvene storitve.